Voorzitter, belastingmoraal is een groot goed het besef dat het rechtvaardig is om persoonlijk financieel bij te dragen aan de maatschappij die ook jou omvat, een maatschappij waarin je je geborgen en vrij voelt.

Bovenop de nationale belastingen moeten burgers ook nog een keer het feest hier betalen, een feest dat ook nog steeds duurder wordt.

Niemand voelt zich daarin thuis.

Het is dus terecht dat de Europese Unie niet het recht heeft om zelfstandig belasting te heffen. Voorzitter, dat moet ook zo blijven.